Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist ein Instrument, das in alle Lebens und Wirtschaftsbereiche hineinwirkt. Jeder von uns hat im Laufe der Jahre schon seine Erfahrungen damit gesammelt, und diese waren leider nicht immer positiv. Umweltverträglichkeitsprüfungen dürfen nicht dazu benutzt werden, wirtschaftliche Aktivitäten zu verhindern. Es gilt vielmehr, an den richtigen Plätzen das Richtige zu tun und negative Einflüsse auf die Menschen und die Umwelt zu vermeiden, nachhaltige Wirtschaft zu fördern und damit auch Arbeitsplätze zu sichern. Die Prüfungen müssen in einem angemessenen bürokratischen und zeitlichen Rahmen gehalten sein, und sie dürfen auf keinen Fall rückwirkend zur Anwendung kommen.

Ich warne vor einem eng festgelegten Prüfungsraster.

Mit gesundem Menschenverstand und der jeweiligen Situation vor Ort angepasst sollen Umweltverträglichkeitsprüfungen sowohl mit gesellschaftlichen als auch mit Umweltbedürfnissen in Einklang stehen. Somit ist es richtig, dass die Lärmbelästigung mit aufgenommen wird. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sollten im Kontext eines neuen Projekts weiterentwickelt und nachjustiert werden können. Einmal mehr treffen wir morgen eine ganz zentrale Entscheidung darüber, ob wir Ökologie und Ökonomie sinnvoll und verantwortungsvoll zusammenbringen oder ob wir ein bürokratisches Monster schaffen, das im Zweifel beiden unserer Umwelt und unseren Arbeitgebern und Arbeitnehmern schadet.